Meine Frage richtet sich an Kommissar Andor und an Kommissar Barnier Stimmen Sie mit mir überein, dass die Grundrechtecharta die grundlegenden Rechte der Bürgerinnen und Bürger und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthält? Ich habe nämlich gehört, dass die Kommission eine Monti II Verordnung plant, und ich habe gehört, dass darin geregelt ist, dass das Grundrecht auf Streik nur dann ausgeübt werden darf, wenn es proportional zur Dienstleistungsfreiheit steht. Das heißt, wenn ein Dienstleister Sozialdumping betreiben möchte, dann kann er das. Aber wenn die Gewerkschaften dagegen zu einem Streik aufrufen, dann müssen sie vorher fragen, ob das den Dienstleister eventuell schädigt.